virðulegur forseti við ræðum icesave í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu um málið það hefur heyrst á máli manna að það er stigið aðeins varlegar til jarðar heldur en oft áður og er það gott eitt komma átta prósent sögðu já

þessu baráttumáli sem allt hefur verið undir í síðan fimmta júní það er afgerandi niðurstaða þjóðarinnar í þessu máli hvert hún vill að máli stefni og það er athyglisvert að heyra það núna í dag engu að síður að þeir sem sögðust ætla að axla pólitíska ábyrgð á þessu máli sjálfir persónulega eru að skjóta sér undan henni þetta hefur valdið þingi og þjóð meiri áhyggjum og meiri vandræðum heldur en tali tekur og sú ákvörðun hæstvirtur fjármálaráðherra að koma aftur með málið inn í þingið í haust eftir þverpólitíska samstöðu um það í allt sumar gerði illt miklu verra og ég tel sjálfur sjálfsagt að þeir sem beri slíka pólitíska ábyrgð axli hana með viðunandi hætti það þurfa að vera breyttir starfshættir og breytt vinnubrögð ég upplifði það sjálfur í gær í umræðunni sem ég heyrði að þrír stærstu flokkarnir á alþingi eru enn þá fastir í gömlu hjólfarapólitíkinni sem mun að sjálfsögðu að óbreyttu aftur keyra okkur fram af brúninni hafa menn ekkert lært er ekki hægt að gera hlutina öðruvísi þetta eru gamlar aðferðir frú forseti þetta eru úreltar aðferðir og þetta eru sömu aðferðirnar og munu aftur leiða til hruns þetta snýst ekki um flokkshagsmuni og stjórnmálaflokka þetta snýst um ný stjórnmál það þarf að vinna hlutina öðruvísi á alþingi íslendinga að mínu viti þarf kynslóðaskipti í ríkisstjórninni það þarf ekki endilega nýja ríkisstjórn en það þarf kynslóðaskipti það þarf nýja forustu í stjórnarflokkana og ég tel að það eigi til dæmis að leyfa varaformönnum þeirra flokka einfaldlega að taka við keflinu það þarf að koma á einhvers konar starfsstjórn ef menn eru að tala um að vilja pólitískan stöðugleika og það hefur enginn talað um annað en menn vilji helst ekki kosningar ef á að koma á einhvers konar pólitískum stöðugleika þarf einfaldlega að koma á einhvers konar verkefnastjórn sem gengur þvert á alla flokka sú verkefnastjórn ætti að taka sig kannski tvö ár í að reyna að koma efnahagslífinu af stað aftur og boða svo til kosninga það er eini raunhæfi möguleikinn á pólitískum stöðugleika ef það er það sem menn sækjast eftir ef menn vilja kosningar á kosningar ofan þá halda menn áfram sömu gömlu vinnubrögðunum það er einfaldlega þannig

og þau hjólför sem sú pólitík er föst í sem kemur í veg fyrir meiri samvinnu á þinginu það er ekki endilega mikill málefnalegur ágreiningur um helstu mál en það er flokkapólitíkin sem stendur í veginum frú forseti ef tekst að breyta þessu skapast sá vinnufriður sem þarf til að þingið vinni í þágu þjóðarinnar öðruvísi skapast sá vinnufriður ekki við munum þá áfram eyða tíma þingsins í karp um það hvort eigi að vera kvöldfundur um óvinsæl mál eða ekki í staðinn fyrir að taka einfaldlega þau mál af dagskrá og afgreiða brýnustu málin það er þörf á breyttu vinnulagi frú forseti og það er okkar þessa þings sem situr hér þessara sextíu og þriggja þingmanna og ráðherra að sjá til þess að vinnubrögðunum verði breytt við höfum sextíu ára og eitthvað ára gamla reynslu af þessum gömlu vinnubrögðum þau leiddu ekki til góðs í enda þjóðin einfaldlega á það skilið að þingmenn hennar sinni almannahag fyrst og fremst en láti ekki flokkshagsmuni eða aðra sérhagsmuni ofar þjóðarhag og ég beini því til þingsins í dag að lokinni þessari atkvæðagreiðslu að við reynum einfaldlega að setjast yfir þau mál sem liggja í nefndum þingsins og komast að samkomulagi um þau með þarfir og hagsmuni almennings í huga það er þess